Európának két nagy feladata van új stratégiát kell kialakítani, amelyet most megvitatunk, amely szerintem jól formálódik, de Európa fordulópont előtt áll, ha nem talál egy új működési rendet. Az elmúlt hetek görögországi válsággal kapcsolatos eseményei, és itt vitáznék Gauzes kollégával, hogy sajnos az Európai Unió a tagállamok, különösen Merkel asszony késve reagált erre a helyzetre, Európa ezért fordulópont előtt áll. Rendkívül veszélyes fordulópont ez, hogy elmegyünk e a renacionalizálás, a nemzeti bezárkózás, az egoizmus irányába vagy pedig elmegyünk a közösségiség irányába. Ha nem a közösségiség irányába megyünk, akkor a Barnier úr által megfogalmazott program sem fog megvalósulni és nem ér semmit. Nagyon fontos, hogy az új célkitűzéseknél ne feledkezzünk meg a régi politikáról, a kohéziós politikáról, a közös agrárpolitikáról, vagy ha Andor biztos úrra nézek, arról, hogy hogyan tudjuk Európa szociális modelljét megújítani. Fordulópont előtt állunk, kedves kollégák, ezt az elmúlt hetek bizonyították, a korábbi modell nem működik, a jelenlegi modell nem megfelelően működik.